Hvala vam, predsedujoča, zdaj, kaj je, predstavnik predlagatelja še enkrat nazorno razložil, kaj predlagajo, naj še poudarim, da smo v Levici rekli, da bomo predlog podprli, že v začetku stališča, čeprav ima cel kup lukenj in je precej nedosleden, smo pripravljeni sodelovati, pri opravljanju tega predloga, ki gre v pravi smeri, kajti koaliciji vendarle ne zaupamo, da bo poskrbela za socialno državo, kljub temu da se hvali z dvigom plač in nekaterih socialnih transferjev, s katerimi smo jih v Levici tako rekoč morali prisiliti, skratka, študentsko delo in štipendije morajo biti izvzete iz izračuna dohodka družin in s tem se popolnoma strinjamo, naj poudarim, da je do leta dva tisoč dvanajst to že veljalo in, dohodek iz študentskega dela do višine posebne olajšave, se ni upošteval kot dohodek pri ugotavljanju upravičenosti do socialnih transferjev, se pravi, isto, kar se danes predlaga, zdaj nedopustno je, da se dohodki študenta, uporabljajo za premagovanje revščine njegove družine in ravno pred kratkim smo razpravljali o dvigu urne postavke za študentsko delo in tudi tukaj smo slišali kar precej zelo čudnih argumentov, kako študentje živijo razkošno, kakšne avtomobile vozijo in kakšne bonitete imajo, se mi zdi nedopustno, da se sploh kaj takega omenja v državi, kjer živi skoraj tristo tisoč ljudi, pod pragom revščine, in da mnogi študentje dejansko morajo delati, da lahko študirajo, nedopustno je, pa da morajo delati, da lahko vzdržujejo družino, to pa je, seveda za eno državo, ki se ima za socialno, popolnoma nedopustno, zdaj, za to, da se je ta stvar spremenila, je zasluga Socialnih demokratov in njihove reforme antisocialne v letu dva tisoč deset, ko je Pahorjeva vlada, ukinila državne pokojnine tudi, ne, prejemalo jih je takrat šestnajst tisoč žensk brez lastne starostne ali kmečke pokojnine, in, posledica teh dveh ukrepov je bila, da je kar petdeset tisoč ljudi, in to predvsem starejših žensk, ostalo brez kakršnekoli socialne pomoči ali transferjev, in kakorkoli me vedno znova preseneča, ko gledam te, pri, liste priljubljenosti, je pač, Borut Pahor vedno tako rekoč na prvem mestu lestvice priljubljenih, ne vem, ali je vzrok zato določen mazohizem v ljudeh ali pa neinformiranost, kajti vse do Pahorjeve reforme leta dva tisoč dvanajst smo imeli brezpogojno pravico do varstvenega dodatka oziroma do državne pokojnine, preverjala se je samo višina pokojnine in od takrat naprej pa se je število starejših, ki prejemajo kakršnokoli pomoč države, drastično zmanjšalo, kajti ljudje so se bali, da bodo morali njihovi potomci vračati ta denar, da bo zaznamba na premoženju in da njihovi otroci, vnuki, ki tako in tako imajo malo možnosti priti do nekih rednih zaposlitev in kreditov, bodo morali se odreči tudi stanovanju in domu, ampak kaj mene moti? Ne moti me na neki način shizofren odnos predlagatelja, do, socialne politike, ne, ravno včeraj ste zagovarjali znižanje socialne pomoči za deset tisoč, prejemnikov, hkrati pa boste podprli zakon, dopolnjen z ukrepom SDS, da se socialna pomoč za polovico zmanjša tistim, ki se ne bodo vključili v program javnih del, to jaz vidim tako, če se izrazim po kmečko, kot da bi kidali gnoj v hlevu in ga v košarah nosili v stanovanje, ne, kar štiriindvajset tisoč posameznikov, med njimi več kot deset tisoč otrokom, se je s tem ukinila socialna pomoč, ne, in to ste podprli, kljub temu da kar petinštirideset tisoč otrok živi pod pragom tveganja revščine, ne, in, žalostno je, da je več kot deset tisoč, prejemnikov tega dodatka revnih zaposlenih, ne, ki delajo, skoraj šest tisoč revnih zaposlenih, večinoma prejemnikov dodatka, si je si kruh na žalost služi s slabo plačanim delom, ne, in, tem delavcem se je vzelo dvesto pet evrov, s katerimi so komaj povezali nekje začetek in konec meseca, zdaj, s to ukinitvijo se bo privarčevalo sramotnih šestnajst tisoč evrov, ampak, in velika večina tega privarčevanega zneska bo ravno na plečih revnih zaposlenih, ne, torej na isti seji, na istem glasovanju boste potrdili tudi davčno zakonodajo, ki pa najbolje plačanim v državi, ne srednjemu sloju, ampak najbolj plačanim doda kar dva tisoč evrov na leto in več, zdaj, kolega Horvat vedno poudarja, ne, da smo obdavčili najbolj produktivne, ne, kar petkrat ste ponovili to, ne, ti najbolj produktivni so, se pravi gospodarstvo pri nas lani pridelalo štiri cela dve milijarde čistega dobička, ne, in, najbolj produktivni konji, ki vlečejo naprej, me zanima, kdo štiri K, ki je za sto tisoč evrov kupila Adrio Airways in jo potem izčrpavala, da so naši piloti leteli popolnoma izčrpani. Kdo? Magna, ki odpušča delavce, ko grejo na bolniško, in jih slabo plačuje Revoz. Kdo so ti konji, ki vlečejo? In tukaj vas bom opozorila na popolno zavajanje, jaz imam včasih občutek, da ima gospodarska, zbornica tukaj svojo izpostavo v, stranki Nove Slovenije, kajti če pogledamo podatke OECD-ja, in podatki, ki držijo, so, da so v Sloveniji ravno delavci in potrošniki bolj obremenjeni in delodajalci in kapital veliko manj, če pogledamo podatke Evropske komisije, obremenjenost z dohodnino in prispevki, ki grejo v socialno blagajno, so globoko v Sloveniji pod evropskim povprečjem, vendarle delodajalci so tisti, ki morajo poskrbeti za socialno blagajno, kajti zviševanje neto plače na račun nižanja davkov je nedopustna, zato ker potem, od kje bomo pa vzeli za ukrep, ki ga tokrat predlagate, mislim, jaz se veselim, da je Nova Slovenija, končno, predlagala ukrep socialne politike, vendar ne gre skupaj s temi ukrepi, ki jih zagovarjate, ne, seveda v zdaj, ko pravite, da ste zdaj stranka sredine, je to verjetno ta korak proti sredini, ampak jasno pa je, da država funkcionira na davkih, to je jasno popolnoma vsakemu tukaj, in da davke ne bomo nalagali zaposlenim in njihovim plačam, ki so že tako ali tako nizke, ampak delodajalcem, in če se štiri cele dve milijarde čistega dobička na letni ravni prelije v privatne žepe, na drugi strani pa imamo tole, jasno niti ni krivulja, ampak, nivo, na katerem mi smo, je tukaj tale razlika, ki jo lahko dobimo, da bo vsak državljan Slovenije živel dostojno, predvsem govorim o revnih zaposlenih, in je nedopustno, da morajo študentje hraniti svoje starše, da morajo delati za to, da lahko študirajo, kajti rekli smo, njihovo delo je, da študirajo, socialna država pa je tista, ki mora poskrbeti, da imajo subvencionirane vrtce, subvencionirano prehrano, otroške dodatke, tisti, ki so ali ostali brez službe ali pa na žalost in najbolj žalostno delajo polni delovni čas, in so tako podplačani, da ne morejo, preživeti meseca, hvala.